A to je přístup ke kvalitnímu vzdělání právě pro zdravotně postižené. Je to totiž ta hlavní podmínka pro to, aby služby, o kterých se tady dnes hovoří, třeba právě internetové služby, digitální služby, mohli skutečně plnohodnotně využívat. Myslím, že na podpoře přístupnosti tak, jak se tady o ní dnes hovoří, se shodneme všichni, to je zde vidět. Ten problém nastává ve chvíli, kdy se mají tyto služby financovat. Víme to ze schvalování národních rozpočtů v našich členských zemích.